Die Arbeit des Kollegen Staes scheint so populär zu sein, dass ich vorschlage, wir stimmen über alle seine Berichte in einer Abstimmung ab.